W listopadzie, juz za parę miesięcy, przedstawiciele naszego Parlamentu będą właśnie w tym kraju w Demokratycznej Republice Konga.

Co mamy zrobić, patrząc na twarze naszych gospodarzy?

Obrona praw człowieka nie może być tylko sloganem, hasłem czy czymś, co bardzo łatwo przychodzi politykom.